Señor Presidente, señor Christofias, le deseo un gran éxito en su Presidencia y en sus propósitos para trabajar por una Europa más integrada y más justa.

Porque no habrá economías sanas con sociedades enfermas Enfermas de injusticia, enfermas de falta de integración social, enfermas por la insolidaridad. En ese sentido, por tanto, estamos ante un momento histórico de nuestro continente en que esta Presidencia de un país pequeño puede ser una gran presidencia, y yo se lo deseo, señor Christofias.

Hay miles de trabajadores en Europa que no pueden quedarse solos ante el hecho de la globalización y el cambio estructural. Estos expedientes están en el Consejo y yo espero que usted los ponga en marcha con toda la energía y con todo el compromiso que hoy nos ha expresado.